Ja, glejte, spoštovani minister, mislim, zelo lepo govorite, zelo lepo vas je poslušati, ne. Kot pravljičar. Ampak zadeva je resna, zadeva je resna. Eno so številke, drugo so pa dejstva. Ne vem, če ste se decembra kaj sprehajal po zdravstvenih ustanovah, pa ste na marsikaterih vratih sredi decembra videl listek - samo nujni posegi - recimo rentgen, na čisto običajna storitev. Od desetega, petnajstega decembra niso več sprejemali rentgena, razen nujne posege. Da ne govorimo o tistih primerih, kjer gre za dvo-, triletne čakalne dobe. To stanje ni normalno in jaz mislim, da bi moral državni zbor o tem opraviti razpravo na podlagi dvestošestinštiridesetega člena poslovnika. Javno razpravo bi mogli opraviti, ne tako, kot ste imeli prejšnji petek neko zaprto razpravo s predstavniki posameznih političnih skupin v tem državnem zboru. Javnost mora slišati od vas oceno stanja, se pravi sken in ukrepe, ki jih boste v letošnjem letu sprejeli, zato, da se bo to stanje izboljšalo, in ti ukrepi morejo biti na mizi javno predstavljeni, z vsemi normativnimi akti in vsem ostalim, kar je potrebno za to sprejeti. Kajti glejte, v zadnjih petih, šestih letih je v državno blagajno iz naslova obveznega prispevka, za katera, ga poslušamo, da ga nameravate še dvigniti - ne vem čemu - priteklo sedemsto devetdeset milijonov evrov več denarja. Oprostite, ta denar ni šel v plače, ne se hecati. Ne se hecati. Kam je šel ta denar? V preplačane storitve na eni strani? V zdravstveno mafijo na drugi? In tako naprej. Poleg tega, je poleg teh nekaj deset milijonov, ki sem jih prej omenjal, poseben zakon, mislim, da leta dva šestnajst, namenjal pokritju izgub bolnišnic sto petintrideset milijonov evrov. Sto petintrideset milijonov evrov. In zdaj ugotavljate, če sem tu prav prebral, da ta sanacija, s katero naj bi zadeve uredili, ni bila uspešna, in da je teh sto petintrideset milijonov evrov, če sem prav razumel, vrženih v prazno, da se nič ni spremenilo na bolje. Na drugi strani pa imamo v tej isti državi, ob istih zakonih, ob isti regulativi, ob isti količini denarja tudi posamezne zdravstvene ustanove, ki nimajo problemov, ki delajo dobro, ki imajo usposobljen zdravstveni kader, ki skoraj nimajo čakalnih vrst. Kako je to mogoče? Kako je to mogoče? Se pravi, trenutno ste vi odgovoren za to področje in jaz mislim, da se mora državni zbort zbor čim prej seznaniti, zaradi tega predlagam, da opravimo razpravo o tem vprašanju, kaj boste storili, da se bo to stanje, presekalo, da čakalnih vrst več ne bo, da bodo priložnost v zdravstvu videli mladi zdravniki, ne pa da bodo odhajali v tujino in da bodo vsi ljudje, ki potrebujejo zdravstvene storitve, deležni pravočasne oskrbe. Mislim, da je to vaša dolžnost in tudi vaša naloga, ker iz tega, kar je bilo do zdaj povedano, ne vemo niti, ali boste ukinili dodatno zdravstveno zavarovanje in povečali obvezno ali boste ohranili dodatno, pa še povečali obvezno. Ker izjave, ki smo jih poslušali v zadnjih dneh, so bile nekoliko konfuzne. Hvala lepa.